În România, o treime din populație muncește în agricultură, majoritatea fiind mici producători. Vă atrag atenția că trebuie să tratăm cu foarte multă responsabilitate efectele pe care noua legislație la va avea asupra acestei categorii de agricultori. Pentru acești producători, politicile europene sunt de foarte multe ori imposibil de implementat sau excesiv de birocratice. Bineînțeles, nu putem să facem compromisuri în ceea ce privește siguranța alimentară însă în numele acesteia, nici nu trebuie să adoptăm măsuri care să îi afecteze pe cei mai vulnerabili dintre producătorii de alimente. În ceea ce privește identificarea electronică obligatorie a bovinelor, costurile acesteia nu trebuie să fie suportate de micii fermieri.

Această categorie de agricultori trebuie să se bucure de protecție și sprijin, mai ales în condițiile în care, de cele mai multe ori, ei produc cele mai sănătoase alimente, fără impact asupra mediului.